Som presvedčený, že Európska únia musí omnoho väčšie úsilie vynaložiť na podporu pracovných a podnikateľských návykov obyvateľstva rozvojových krajín tak, aby postupne prechádzalo od primitívnych, málo efektívnych zárobkových činností, alebo niekedy aj od ničnerobenia z dôvodu chýbajúcich pracovných príležitostí, k práci, ktorá je pre spoločnosť potrebná, a ktorá tým, ktorí ju vykonávajú, prinesie aj slušný primeraný zárobok. Súčasne je potrebné dohliadnuť na to, aby boli podnikateľské pravidlá v týchto krajinách jednoduché a daňové systémy nenáročné a spravodlivé.